wciąż istnieją kraje, które eliminują kobiety z aktywnego życia publicznego i gospodarczego. W Afganistanie jak i w Pakistanie wypycha się kobiety na margines społeczeństwa, pozbawiając je możliwości rozwoju i wykorzystania w pełni własnego potencjału. Liczne zakazy, kary, dyskryminacja fizyczna czy psychiczna ograniczające obszary aktywności kobiet są w tych krajach na porządku dziennym.

Jednakże warunki kobiet w Pakistanie znacznie się pogorszyły z powodu wprowadzenia dyskryminacyjnych regulacji, takich jak prawo chroniące uczucia religijne, które pozwalają na prześladowanie kobiet oraz grup mniejszościowych. Dlatego też dokonanie przeglądu praw kobiet w prawie krajowym obu państw powinno być pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia im godnych warunków życia, w tym prawa do rozwoju profesjonalnego i osobistego, łącznie z ochroną bezpieczeństwa kobiet w szkołach i w pracy. Mając na uwadze wieloletnią i długofalową pomoc oferowaną przez Unię obu tym krajom, naszym obowiązkiem jest nie tylko wyrażenie niepokoju w związku z dyskryminacją kobiet, ale wezwanie do równego traktowania płci.